Zistenie, že sme v poslednej dobe prišli v Európskej únii takmer o šesť miliónov pracovných miest potvrdzuje, že zabehnuté hospodárske a sociálne pravidlá budeme musieť zásadne meniť. Napriek tomu, že percento nezamestnaných z aktívneho európskeho obyvateľstva sa blíži k hodnote 10 pretrváva nedostatok kvalifikovaných pracovných síl vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad informačné technológie, zdravotníctvo či výskum a inovácie. Skutočnosť, že na pracovnom trhu chýbajú odborníci z viacerých profesií nám potvrdzujú aj zamestnávatelia z oblasti priemyslu. Preto by sme mali dnes predovšetkým operatívne podporiť rekvalifikáciu, čiže vzdelávanie v profesiách, ktoré zamestnávateľom napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze stále chýbajú. Ďalej by sme mali zamestnávateľov intenzívnejšie zapojiť do procesov prípravy študijných kurzov, metód vzdelávania a hodnotenia kvalifikácie a aj materiálne stimulovať tých, ktorí sa podujmú sami pripravovať svoje pracovné sily.